Debata w Parlamencie Europejskim jest zwieńczeniem dyskusji, które przeszły przez całą Europę, a także przez Polskę. W dyskusjach tych wzięły udział osoby, dla których cywilizacyjna i kulturotwórcza rola internetu jest ważna.

To, co nas motywuje, to nierównowaga, którą ACTA tworzy pomiędzy prawami twórców i producentów z jednej strony a prawami użytkowników internetu z drugiej. Razem z koleżankami i kolegami z Platformy Obywatelskiej będziemy głosowali przeciwko ACTA, ponieważ nie uważamy, że dobra kultury są po prostu produktem, tak jak każdy inny, który może być kupiony jedynie przez tych, których na to stać. Jesteśmy przeciw ACTA, ponieważ dostrzegamy niezwykle ważną rolę internetu, którą jest nie tylko przekazywanie informacji, ale także tworzenie dostępu do dóbr kultury dla wszystkich i, w oparciu o to, budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty. Bezzwłoczne odrzucenie ACTA bez zwłoki jest dla nas pierwszym

dozwolonego użytku, aby nikt, kto w gronie znajomych, prywatnie, a nie komercyjnie dzieli się plikami, nie obawiał się konsekwencji.